Um eine nachhaltige und stabile Landwirtschaft zu entwickeln, bedarf es aber angemessener Preise für Agrarprodukte auf dem Weltmarkt. Angemessene Preise sind eine wichtige ökonomische Voraussetzung für die Etablierung einer funktionierenden Landwirtschaft in den Entwicklungsländern. Zum Zweiten sind natürlich dort auch noch stabile politische Verhältnisse und das Fehlen von Korruption erforderlich. Dies ist eine Chance, den Hunger zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen und Armut zu verringern. Noch ein Wort zu den Exportsubventionen In der Vergangenheit hat die Europäische Union hier Fehler begangen. Die Probleme haben wir aber erkannt und abgestellt.